Señor Presidente, Comisarios, desde la Comisión de Presupuestos siempre hemos defendido, siempre hemos apoyado la necesidad de crear sinergias y de mejorar la colaboración entre las diferentes agencias que pueden trabajar en ámbitos relacionados, y además consideramos que para que esta nueva agencia pueda ver la luz tiene que tener un apoyo presupuestario suficiente.

Desde la Comisión de Presupuestos nunca hemos puesto en duda, en ningún momento, los montantes de esta propuesta —al contrario, los hemos apoyado—, pero sí que creemos absolutamente necesaria, tal y como hemos debatido en los puntos anteriores, una modificación del marco financiero porque, si no, no vamos a tener dinero para poder financiar las necesidades ni de esta propuesta ni de todas aquellas que tengan que ver con la crisis de los refugiados.